Voda se skutečně stává strategickou surovinou, a proto vítám evropskou směrnici, která novelizuje náš přístup. Po dvaceti letech je jistě nezbytná tato novelizace. Podporuji proto všechny čtyři prioritní oblasti zlepšení, tak jak je tady uvedl pan zpravodaj, ať už je to posouzení rizik, posílení transparentnosti, přístup k informacím a kvalita vodovodních materiálů. Zpřísnění hodnot některých ukazatelů je samozřejmě nezbytné, ale nemůžou být nastaveny bezdůvodně, aby zdražovaly pitnou vodu, a musí to být samozřejmě dostatečně podrobeno vědeckému výzkumu. Nicméně zdraví je na prvním místě a tak k tomu musíme přistupovat.

Ta musí být uplatněna i při zajištění přístupu k vodě. Považuji rovněž za důležité dodržet transparentnost a poskytování dostatečných informací pro spotřebitele. Na závěr bych chtěla vyzvat k šetrnému zacházení s pitnou vodou a připomínám, že i díky strukturálním fondům Evropské unie se podařilo v nových členských státech významně zlepšit hospodaření zejména s odpadní vodou. Je tedy třeba vodní zdroje a čistotu vody chránit pro zdraví nás všech a pro budoucnost.